Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissionspräsident, Kolleginnen und Kollegen!

Ich hoffe, dass wir da die notwendigen Fortschritte machen, und ich danke, dass wir die Einheit der Europäischen Union, der Institutionen und der Mitgliedsländer haben.

Wir meinen auch, dass es richtig ist, eine Übergangsregelung zu finden, wie es im Vertrag vorgesehen ist, wenn Großbritannien denn bereit ist, für weitere 21 Monate oder welcher Zeitraum das auch immer sein wird die Bedingungen der Europäischen Union mit den vier Freiheiten, mit dem Geldzahlen und mit dem Europäischen Gerichtshof anerkennt.

Dabei wird immer wieder gesagt gestern auch vom Bund der deutschen Industrie dass man doch eine Zollunion machen soll.

Und deswegen bleibt nur übrig, einen Handelsvertrag zu verhandeln. Ich meine, dass das ein Handelsvertrag mit einem Drittland ist. Ich finde es richtig, dass Theresa May erstmalig zugestanden hat Wenn man die europäischen Standards nicht mehr erfüllt, dann hat man weniger Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit all den Konsequenzen des kleineren Partners Großbritannien, was dort gesehen werden muss. Wir müssen auch feststellen, dass dieser Versuch, einzelne Sektoren herauszunehmen und hier vollen Zugang zu haben, Rosinenpickerei ist. Wenn Großbritannien das nur für die Bereiche will, wo es besonderes Interesse hat, dann geht das nicht. Wer aus einem Golfclub austritt und weiterspielen will, muss auch eine green fee bezahlen. Das ist keine Strafe, sondern eine normale Belastung, die gemacht werden muss. Denn die Mitgliedsländer zahlen ja Beiträge und erfüllen die Verpflichtungen.

Nur wenn wir alle zusammenstehen auch die Briten haben wir eine Chance, gegen eine solche Politik vorzugehen. Deswegen ist eine Einheit Europas in solchen Fragen eine Überlebensfrage Europas.